Pani Przewodnicząca! Mieliśmy bardzo różne oceny na początku, kiedy debata nad tą reformą się rozpoczęła. Chcę zauważyć, że po pierwsze, osiągnęliśmy ważny cel, który pozwoli na to, że europejskie firmy nie będą narażone na ucieczkę emisji i będą dalej podlegać ochronie.

jak Polska dostanie środki z systemu na pokrycie części kosztów niezbędnej transformacji.

Polska jest kluczowy dla redukcji nie tylko emisji CO2, ale również emisji zanieczyszczeń takich jak tlenki siarki, azotu, pyły i w ogóle całe zjawisko smogu, które związane jest z niską emisją.

Wydaje mi się, że niewątpliwie ocena tej regulacji przyniesie dodatkowe jakieś oceny, ale to co udało się tutaj uczynić, jest też wspólną zasługą zarówno sprawozdawców, jak również wszystkich uczestniczących w debacie.